Consider că este necesară consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și partenerii estici într o serie de sectoare, în special industrie, IMM uri, cercetare, dezvoltare și inovare, tehnologia informațiilor și comunicațiile și turismul. Salut aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, ceea ce va juca un rol important în atingerea obiectivelor Uniunii în materie de securitate energetică și va contribui la securitatea acestor țări. Solicit consolidarea cooperării între Uniunea Europeană și Ucraina în sectorul energetic pentru integrarea sectorului ucrainean de energie cu sectorul energetic al Uniunii Europene și pentru inițierea unor proiecte comune de modernizare și dezvoltare în sfera infrastructurii de energie. Solicit Comisiei să continue dezvoltarea Strategiei Uniunii Europene pentru Marea Neagră, având în vedere importanța sa în cadrul strategiei externe a Uniunii Europene în domeniul energiei, datorată rolului său strategic, care îi conferă un potențial însemnat pentru securitatea energetică și diversificarea rutelor și a surselor de aprovizionare cu energie a Uniunii Europene.